Referința fundamentală pentru noi este acordul cadru de la Addis Abeba din 28 iunie. Calea armelor este exclusă, de aceea am fost foarte mirat să văd că Parlamentul sudanez a decis să îmbrățișeze opțiunea militară.